Monsieur le Président, chers collègues, c'est sans surprise que le Parlement européen devrait donner demain son consentement à la mise en place d'une coopération renforcée pour instaurer une taxe sur les transactions financières. Une majorité de mon groupe soutiendra cette démarche, je m'y rallierai aussi mais non sans m'interroger sur des aspects fondamentaux qui n'ont pas trouvé de réponse satisfaisante lors de la procédure. Ainsi, je ne cesse de regretter, depuis le début de notre travail législatif, que la demande d'autorisation ne soit accompagnée, au moins, d'un avant projet de texte sur la substance, pour juger sur pièce.

Rappelons, en effet, que les dossiers de la fiscalité sont extrêmement sensibles et que les décisions doivent être prises à l'unanimité, même à l'intérieur du cercle des États membres qui se sont déclarés prêts à introduire la taxe sur les transactions financières. Pourquoi ai je tendance à insister sur ce point?

La réalité d'un marché unique des services financiers ne peut être mise de côté ou ignorée. Tout le monde sera plus ou moins concerné. J'avertis, dès lors, ceux de mes collègues qui voient dans cette décision du Parlement une victoire mémorable contre le secteur financier coupable de tant de maux l'autorisation de la coopération renforcée n'est nullement un point d'aboutissement